Spoštovani podpredsednik, hvala za besedo! Sedemnajstega novembra dva tisoč šestnajst, smo v Ustavo Republike Slovenije vpisali člen, da ima vsakdo pravico do pitne vode. Se pravi, to pomeni oziroma bi moralo pomeniti, da ima vsakdo pravico do pitne vode, in tudi to, da so vodni viri javna dobrina, ki so prednostno namenjeni oskrbi prebivalstva s pitno vodo. Cirka trideset procentov prebivalstva v Sloveniji se, individualno oskrbuje s pitno s pitno vodo, nekje devet procentov pa, iz manjših zajetij. Problem teh zajetij pa je v tem, da se voda tretira zelo slabo proti onesnaževalcem vode. Problem pitne vode in onesnaženja na splošno so pesticidi, herbicidi, potem tudi nitrati in ostale težke kovine in tu bi pač rad predvsem, izpostavil, herbicid atrazin, ki je trenutno, bom rekel, kar številka ena onesnaževalec pitne vode, sploh v okolju, iz katerega jaz prihajam, se pravi, s Ptuja in Haloz in Dravskega polja in Prekmurja. Ne vem sicer, kako drugi gledate na to, ampak glede na to, da je voda onesnažena s herbicidi in pesticidi in nitrati, jo težko imenujemo, da je pitna, kaj šele, da bi jo lahko imenovali čista pitna voda, ne. Zato me pa sedaj zanima oziroma zanimajo me rezultati meritev onesnaženosti podtalnice in pitne vode z atrazinom ter nitrati za celotno Slovenijo, predvsem pa za področje Dravskega polja, Haloz in Ptuja. Naslednje. Zanimajo me tudi predvideni ukrepi za sanacijo obstoječega stanja. Najbrž ne moremo samo čakati, da se bo atrazin izgubil in da iz podtalnice, če vemo, da ga lahko učinkovito izločamo z ogljičnimi filtri. In kakšni so ukrepi na področju onesnaženosti pitne vode z nitrati? Kakšen, naslednje vprašanje tudi: Kakšen je nadzor nad uporabo atrazina, ki je v Republiki Sloveniji prepovedan že od leta dva tisoč dva? Še vedno pa se ga da kupiti v sosednjih državah, na primer v na Madžarskem oziroma na Hrvaškem. Visoke vrednosti v podtalnici namreč ne kažejo zgolj na izredno dolg proces čiščenja, pač pa tudi zbujajo utemeljen sum, da se produkt še zmeraj uporablja. Problem atrazina je tudi v tem, da pač je zelo škodljiv, se pravi, vpliva na srčne funkcije, na hormonske funkcije, pa tudi njegov razpolovilni čas, se pravi, da razpade v vodi oziroma v okolju je nekje od sto pet dni do dvesto dni, lahko pa tudi deset let in več in s tem lahko tudi žal dostikrat povzroči tudi rakasta obolenja.